Považuji za úspěch, že zpráva se nezaměřuje jen na vyhodnocování byrokratické zátěže ex ante, ale že nově klade velký důraz i na hodnocení ex post. Vedle vzniku nové regulace na základě dojmů, nikoliv relevantních dat a skutečných důkazu je právě gold plating tedy ukládání dalších požadavků nad rámec směrnic samotnými členskými státy, jedním z největších zdrojů nadměrné regulace, tak jak řekla má kolegyně přede mnou. A právě gold plating by hodnocení ex post dokázalo významně redukovat. Za velmi rozumný považuji nápad udělování regulačních kompenzací, které by vyžadovaly, aby byly před přijetím nových právních předpisů generujících nové byrokratické a administrativní náklady nalezeny cesty, jak jinde náklady na odpovídající úrovni snížit. Na závěr si dovoluji zopakovat svůj názor, který prezentuji vždy na tomto místě, když projednáváme toto téma. A to, že Komisi na straně Evropského parlamentu chybí silný partner pro boj s byrokracií. Měli bychom proto začít uvažovat o zřízení výboru Evropského parlamentu pro odstraňovaní byrokratické zátěže.